Megdöbbentő az az önkényesség, ahogy az Európai Unió összeválogatta, hogy számára melyek a kiemelten fontos emberi jogi területek. Én had javasoljak egy olyat, amelyet az ENSZ abszolút emberi jogi kérdésként kezel már hosszú ideje, land grabbing ként ismeri a szakirodalom, az angol nyelvű szakirodalom. A földrablások kérdése, mint emberi jogi kérdés. Ez ugye azt jelenti, hogy jobb gazdasági pozícióban lévő országok magánszemélyei és társaságai fölvásárolják szegényebb országok földjeit, megfosztva azon szegény országok, vagy azok egyes területeinek lakóit a megélhetési lehetőségüktől. Ez a jelenség sokáig a harmadik világot jellemezte, de sajnálatos módon az Európai Unión belül is létezik.